Paní předsedající, já jsem v té předchozí odpovědi poskytl své stanovisko právě ke geneticky modifikovaným organismům, potravinám. Podle mého názoru pravidla, která máme v evropském prostoru, fungují, jsou přísná, jsou vědecky podložená. I z tohoto důvodu jsem hlasoval proti této námitce ve věci sóji. To, co ovšem myslím, že stojí za úvahu, je otázka související právě s tím, jak jsou pěstovány tyto produkty v některých třetích státech, např. míním konkrétně Brazílii, kde právě spotřeba a hlad po těchto potravinách v evropském prostoru nutí do jisté míry tamější zemědělce vypalovat les a my to potom samozřejmě v evropském prostoru kritizujeme. Já osobně bych chtěl podporovat takovou politiku, která udrží jak otázku geneticky modifikovaných potravin v rozumných mezích, tak samozřejmě i udržitelnost lesnictví a zemědělství celosvětově.